tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst um klukkan ellefu að loknum dagskrárliðnum störf þingsins og er um afskriftir skulda og samkeppnisstöðu fyrirtækja málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra gylfi magnússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund hin síðari hefst klukkan þrettán þrjátíu að loknu hádegishléi og er um stöðu efnahagsmála í kjölfar vaxtaákvörðunar seðlabankans málshefjandi er háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt þriðju málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í tæpa klukkustund